Voorzitter, ook ik wil beginnen met de vier rapporteurs te complimenteren met hun werk.

Die landen die dat nodig hebben, zullen waarschijnlijk ook het meest geholpen worden.

Administratieve lastenverlichting is altijd iets waar eenieder om vraagt.